Hier gibt es einen Mangel an Aufrichtigkeit und einen Mangel an Ernsthaftigkeit. 43 der Reformmaßnahmen wurden teilweise umgesetzt, 49 haben überhaupt keinen Fortschritt.